Dáár hebben we het over, die urgentie, daar hebben we het over. Hoelang kunnen we het onszelf veroorloven om hier zo langzaam en wankelmoedig mee om te gaan?

Het was zelfs president Obama, die dit bij zijn bezoek aan Afrika ook verwoordde.

Niet alleen omdat zij zo begaan zijn met wildlife in de wereld, maar ook omdat zij doorhebben dat dit een enorme sociale impact heeft in Afrika, in Azië en vele andere delen van de wereld, en ook omdat dit een uit de hand lopende gigantische criminele organisatie aan het worden is. Dus Voorzitter, ik wil toch de commissaris vragen om hier een nog hogere urgentie aan te geven om ervoor te zorgen dat niet alleen hij met zijn Chinese counterpart een memorandum of understanding tekent, maar dat de voorzitter van de Europese Commissie, president Barroso, dit bespreekt met de president van China, met de presidenten en ministerpresidenten in Afrika en in andere landen waar dit aan de orde is. Ook heb ik de indruk dat wij ons richting de Europese consument veel sterker moeten opstellen.

Dat is zo'n belangrijk signaal naar de consumenten en zij zullen daarmee begrijpen dat het inderdaad niet kan, om ivoor uit landen in te voeren. Voorzitter, gisteren las ik het bericht dat de leeuw in West Afrika is uitgestorven, dat de laatste olifanten rondlopen in hetzelfde deel van Afrika. We hebben echt nog maar ontzettend, ontzettend weinig tijd. Ik zou dus de Commissie willen vragen om er veel meer urgentie aan te geven. In 2009 kwam u zelf met aanbevelingen aan de lidstaten.